Lasy obok fundamentalnych funkcji, jakie pełnią dla środowiska, będąc najbardziej trwałymi ekosystemami i integralną częścią krajobrazu naszej planety, są równie ważne w aspekcie kulturowo społecznym, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Unia Europejska musi zdecydowanie wyeliminować nielegalne wylesianie. Ochroni to konkurencyjność na rynku drewna w Unii i pomoże kontrolować postępujące zmiany klimatu, jednocześnie dbając o bioróżnorodność. Nie zapominajmy również o zagrożeniach, jakie stanowią klęski żywiołowe na terenach wylesionych. Katastrofalne powodzie ostatnich tygodni każą pamiętać, iż regulacja stosunków wodnych to przecież jedna z kluczowych ról, jaką odgrywają lasy.